Dafür gebührt Ihnen Respekt und Dankbarkeit. Die Frage ist, was zu tun ist.

Ich kann mich dem nur anschließen. Der Beitritt Syriens zur Chemiewaffen Konvention, die Vorbereitung der Genf II Konferenz, und natürlich kann sich der Internationale Strafgerichtshof darauf einstellen, dass er demnächst vielleicht auch Arbeit bekommen wird, wenn die juristische Aufarbeitung dieses Verbrechens gegen die Menschlichkeit beginnt. Was kann die Europäische Union tun? Ich glaube, eine Sache ist hier bereits angesprochen worden Sie kann sich um die Flüchtlinge kümmern, neben all den politischen Prozessen, die wichtig sind. Es wäre wirklich entscheidend und ein guter Impuls, wenn Europa, wenn die europäischen Institutionen eine europäische Flüchtlingskonferenz einberufen würden. Es kann nicht sein, dass einige Länder übermäßig belastet werden. Ich finde, wir sollten hier als Europäer solidarisch sein. Das ist keine Ausrede für Mitgliedstaaten, sich ihrer Verpflichtung zu entziehen, einzelne bereits aufzunehmen wie mein Land das tut aber auf europäischer Ebene wäre das mit Sicherheit besser.